No, moda pri mladostnikih, pa če primerjamo malo nas pa primerjamo te mladostnike zdaj, ko so v srednji šoli, ne vem, približno od petnajst do devetnajst, pri nas nisi imel toliko ljudi, ki so nosili firme. Ne vem, danes, vsak drugi imaš, od, ne vem, Chanel, Dior, vse, mi si tega nismo mogli privoščiti oziroma smo si lahko, ampak smo izbrali nekaj drugega, ne vem, kaj njihovi starši dejansko delajo, da si lahko privoščijo te firme. Ker vsak drugi je tako dobro oblečen, da se več porazgubilo se je to, da je en manj slabše oblečen kot pa drugi. Jaz se spomnim sebe v hipi oblačilih. vse barve, ki jih lahko imaš naenkrat, vse so bile prisotne. A danes se je to res porazgubilo, pač mislim, da vse je bolj unikatno postalo, ni več teh subkulturnih skupin, nisi bil, vsi smo pripadali eni skupini, zdaj pa se je to razraslo vse v eno veliko skupino. Kar to ni slabo. Ali pa imaš original pa fake. Samo meni se zdi vseeno boljše, da ... Pač mislim, da smo bili vseeno bolj srečni, ker smo vseeno sprejemali en drugega, kljub temu da si spadal v druge subkulture. Ker pankerji smo imeli značilno svoje raztrgano, preširoke cote, niti , leder ... Tega danes več ni. Mislim, alternativa je umrla, na primer, ampak se mi zdi, da vseeno rabiš neko subkulturo, kateri spadaš, da tudi zaradi razumevanja glasbe , ne vem, tisti, ko so kadili, so bili skupaj, tisti, ki niso, tisti, ko so šli skupaj, ne vem, ... Šel si v bare tam, na primer, kjer so šli tudi tvoji prijatelji, tega mislim, da zdaj, kaj je to poenoteno, ali ... Kaj otroci delajo? Ja, pustiva se presenetiti. Ja, ampak jaz mislim, da tudi ima to vmes ful velik vpliv Instagram, influencerji, ker če vidijo, ne vem, mladostnice, da ima ona pinki plašč, moraš imeti tudi ti pinki plašč. Ja, pa bele nizke olstarke. Bele olstarke več niso bele. Zato jaz prisegam na črne šuhe. Res je. In zdaj lahko spet šopingiramo. Sem šla in sem šla kupit plašč prehodni. In moram priznati, da sem zelo navdušena, in v redu barve in super je, ker so znižanja. Res je, in morajo pripraviti prostor za nove zaloge, ki prihajajo. Bova videli, kaj bojo mladi nosili čez en teden. Ja, to je vse odvisno, s katere strani so naročali, ampak ... Original firme? To pa, to pa ni lepo. Verjetno in verjetno so ljudi kar naplahtali, da so kupili neke izdelke, ki v resnici niso ... Samo če naročaš ti preko interneta, redkokje imaš kak refund. Ja, pol daš več denarja za poštnino, kot daš za dejansko oblačilo. Ja, no, pol je boljše počakati pa iti to v trgovino, ne vem, ... Jaz mislim, da je treba pri stvareh gledati uporabnost in ne kakšno znamko imaš, ker obleka ne naredi človeka. In tebi da to neko kratkoročno zadovoljstvo, ampak vseeno, ko te spoznajo, spoznajo tebe, ne spoznajo tvoje firme, ki jih imaš oblečene. In mislim, da to je ena stvar, ki jo influencerji ne znajo mladostnikom prinesti naprej. Jaz tega ne razumem, meni je šopingiranje totalno stresno, ko moraš sprobavati oblačila, ko ti je nekaj všeč, pa veš, da ti ni prav, ker imaš kratke noge, večjo zadnjico, ker nisi točno po teh merilih, kak so oblačila zgrajena, in meni je recimo to zelo stresno, jaz ne vidim užitka v tem, da hodiš po trgovinah in gledaš material, ki napolni neko praznino, ki jo imaš. Ja, je precej stresno, ampak mladostniki pa očitno uživajo v tem. Ja, mi tega nismo, mi smo bili bolj zunaj, v parku. Naša so bila nahajališča. Ja, zaradi tega, ker so bari zaprti. Zdaj nimaš več, ne moreš v baru sedeti in piti in se družiti, ampak greš v park, vzameš koco, skuhaš čaj, kavo doma in sediš, edini problem je wc. Ja, to bi, to ... To je zelo dobra ideja, ker vseeno ti, če spiješ dva deci kave pa tri deci vode, te vseeno na eni točki pritisne na wc. Ja, tako je, pa lažja kontrola bi bila nad pucanjem. A pa saj tudi ljudem, če bi rekel, da potem, ko končajo, ne vem, vzamejo vlažilne razkuževalne robčke, ki bi bili zraven, pa pobrišejo za sabo, jaz mislim, da bi ljudje to delali, da so dovolj ... Odgovorni, da bi to ... Ja, imam. Ena je zdaj crknila. In zdaj bom bek vrgla in jo bom nadomestila z neko drugo, ker sem mnenja, da tudi moraš malo spreminjati in rože in vse skupaj v prostoru. Tako je, tako je. Ja, energija. Pa barve, pa da je malo usklajeno, pa ... Razmišljala sem bolj, da bi te rože nadomestila z nekimi uporabnimi, kot z začimbami in zelišči, kakšno baziliko, peteršilj, rožmarin, da je, da so sveže začimbe in da potem na tem gradim. Ja. Sveža bazilika v paradižnikovi omaki je toliko boljša kot ona posušena. Pa recimo peteršilj v juhi ima čisto drugačen okus, pa tudi začimbe, ko jih ti posušiš, malo zgubijo na tej mineralni in vitaminski vrednosti. Ker recimo tebi ima peteršilj več kalija, kot ga ima banana. Ampak je fajn, da ga uporabiš potem svežega. Je pa kalij zelo dober za želodčno steno. Tako da pač, pa za celice pa za obnavljanje pa vse skupaj, tako da boljše uporabljati sveži peteršilj, kot pa uporabljati onega v prahu. Tako. Ali pa narediš juho iz banane pa daš peteršilj zraven. Pa saj se da iz vsega narediti, če imaš, še posebej, če imaš rad azijsko kuhinjo, se da to ... Ja. Imaš kašico s peteršiljem. Otroci bojo zdravo jedli. Ja, ful se to deli. Ampak deli se tudi po tem, starši, na primer. zdaj se je tudi opazilo med to karanteno, da marsikatera mati sploh ne zna kuhati. In ti otroci v resnici jejo samo takeout foods, saj oni ne vejo, kaj je domača kurja juha, oni živijo konstantno na nekih picah, hamburgerjih, McDonald'sov, in če na tem živiš, pol je tudi primerna pač tvoja postava, tvoj razvoj, tvoj organizem, imunski sistem. Pač šlo je vse v skrajnosti in ni neke mere, zdrave mere vmes, ker to je skrajnosti v tem bio, eko, pa skrajnosti v to, konstantno samo zunaj jesti. Mogel bi najti neko zdravo mero obojega. Tako, ja. Saj ti tudi, če gledaš, recimo, cenovno, na primer, te hamburger pride, ali pa kebab, tri evre. Tako, in ti če pogledaš, za tri evre na dan porabiš za en kebab, ki ti, ne vem, mene osebno nasiti en kebab, pa zraven da poješ kako jabolko pa kaj za zajtrk, je meni to dovolj, in ti imaš tri evre na dan. In če gledaš v enem tednu, porabiš ti, oziroma v petih dneh porabiš ti petnajst evrov. Tako. Ja. Res je. Ja, to je kar strošek, ampak po drugi strani pa gledano boljše dati za hrano več denarja, pa ješ to, kaj te, kaj hočeš, kaj imaš rad, pa na nekih drugih stvareh prišparaš. Tako, ja. Ja, nekje moraš prišparati. Pa recimo, po mojem imajo tudi to si, da si prišparajo od rojstnih dnevov, pa starši kaj jim dajo, ker vseeno, tisto, kaj ti je pomembno, za tisto boš imel denar, mislim, boš našel denar. Ja, pa mi smo varčevali za petek. Oni tega nimajo. Ja, po oni tudi niso navajeni toliko ven hoditi. Mi smo tisti, ko smo res družabni, mi smo dali na to sekundarno socializacijo, bilo je pomembno, da si zunaj med vsakim odmorom, da se zezaš, da ... Nismo zapravljali toliko časa na telefonih. Ne vem, recimo, isto socialna omrežja. Jaz Twitterja in enih teh Tiktok, jaz tega sploh ne znam uporabljati. Jaz ne vidim potrebe, zakaj bi to mogel imeti, ker itak družiš se v živo. Ampak ti otroci pa zdaj imajo bolj kot ne samo socialna omrežja, preko katerih se povezujejo. Njim recimo, dober primer v kraju, kjer delam, to je en bar, mi nismo hodili toliko, nismo imeli denarja. Ti mlajši, njim je v petek, da oni grejo, ne vem, na pico, da si naročijo nekaj skupaj za jesti, da tam posedijo, pol si razdelijo račun, na primer, mi tega nismo delali, saj nismo imeli niti denarja ne volje ne želje za tem, bolj je bilo pomembno, da si ti v parku. In da se družiš s sovrstniki. fensi. Tako, ja, ja, ampak, ne vem, mlajši so vedno hoteli biti starejši, vedno hočejo biti, kako bi rekla, da jih sprejemamo za odrasle, polnoletne, ne vem, in oni, ko bojo videli, da nekaj starejši delajo, bojo oni tudi hoteli isto. Ja, to bi bilo izjemno, če bi se lahko ustavili pri dvajsetih, tam ostali in se ne starali in ne gubali. Pa jaz mislim, da bo, počasi se bojo stvari začele odpirati in pomlad je, mislim, da bo, če ne zunaj, po mojem bojo ljudje delali neke piknike v parku pa nekak sprehod v ono tretje, nekaj v tem principu, bolj naravnega. Ja, pa spečemo neke kekse pa čaj skuhamo, termovke imamo, koco ... Tako, jagodni. Da. Jagode. Najboljše so sveže jagode, tako da zdaj se je začela tudi sezona svežih, dobra stvar je tudi, če imaš kak kompot od jagod, je boljše kot pa one zmrznjene, zaradi tega, ker lahko iz one vode se skuha taka, glazura, lahko dodaš kak strjevalec kot agar agar, jaz recimo rada dam vanilijev puding, zaradi tega, ker ima še taki žmah po vaniliji, in potem narežeš na tanko jagode, jih okoli zložiš in preliješ s tistim in počakaš, da se ohladi. In ima dosti boljši okus kot pa one zmrznjene. Tako. Tako, in to bo epic cheesecake. Pa lepo je, lahko je, ni dosti kalorij, ne nasiti te preveč, tako da ... Ful primerno za poletne dni. Me pa zanima, glih ko se menimo o hrani, misliš, da ti mladostniki znajo kuhati? Ja, saj se niso imeli kje za naučiti. Pač, jaz mislim, da se spet delijo na pol pol. Da tisti, ko so bil, eko, da verjetno znajo kuhati, ker, ne vem, ne vem, kaj ima McDonald's eko, mislim, vegetarijanskega, na primer. Solato pa vegi wrap? Ampak ... Ja, ampak ne moreš ti od tega živeti. To je res. Bojo imeli res velik problem z debelostjo. A readymade? Ko daš samo v mikrovalovno, pa je potem pečeno, mislim, pripravljeno. Pač mene iskreno, jaz sam mogoče spadam tu malo bolj konzervativno skupino, ampak mene bi bilo sram, da pri teh letih ne bi znala kaj skuhati in pripraviti in poskrbeti za sebe. Pa saj na začetku, vsi začetku so težki, tudi moj, moja prva omaka tudi ni bila za pojesti. Vrstni red zelenjave, sploh ga ni bilo, na koncu sem dala korenje, ki bi moglo iti prvo, ker je najbolj trdo, ki sem ga kuhala dve minuti, nisem sploh vode dodala, nič gledala, zakaj se mi začimbe lepijo gor na zelenjavo, pol probala tisto pojesti in bek vrgla, ker ni bilo užitno. Ampak sem potem se naučila vrstni red zelenjave. Pol smo pa ta dan pico jedli. Ja, s cedevito, potem pa omako. Pol je opral solato verjetno? In pol probal še enkrat začiniti. In ste pojedli. Z največjim užitkom? Pa glej, potrudil se je. Pač vsak bi mogel za sebe, ne glede na spol, poskrbeti. Ker slej ali prej, saj ti ne boš živel pri starših do štiriindvajsetega, petindvajsetega, potem boš punco spoznal in pol se bosta s punco vselila skupaj, kjer bo punca nadaljevala delo matere. Ja. Tako, in matere dejansko želijo najti sebi podobno, da bo skrbela, da vejo, da je poskrbljeno za njenega sinčka, evo, našli smo še en problem tu pri mladostnikih. Nas niso toliko ujčkali pa pedenali pa , mamin sinček, ti si ... Če je bilo v sredo zmenjeno, da ti posesaš, si ti posesal. Na tebi je bilo, delo se je delilo. Ni bilo tega opravičevanja. Ja, da se nauči teh življenjskih vrednot. Ker ti za knjigo ne moreš samo živeti. Ampak je, to je ta problem, ker starši preveč ujčkajo te otroke, pri nas je bilo zmenjeno, če si, jaz sem, je bil dogovor, da jaz posodo pomijem po kosilu, če je nisem, sem dobila grajo, sem dobila kazen. Zdaj pa, pusti ga, veš, on je mlad, on je v puberteti pa on se mora učiti. Ja. Pa jih bo tri dni zaporedoma pral. Ja, ampak zato pa nosijo firme. Ja, ker si lahko vsi to privoščijo. Ja, saj hodijo v šolo, ne, ampak ne morejo vsi biti zdravniki pa pravniki pa politiki, ampak ... Ne, mislim, da so danes pri mladostnikih res redki tisti, ki znajo za sebe poskrbeti. In se mi zdi, da je to žalostno. Vem, da bojo slavni. Jaz mislim, da bi mogle otroke že dosti prej, pa ne samo srednja šola, mogoče prej učiti, kaj je realnost. Res. Ja, saj, K-pop je zdaj postal vse bolj popularen. Pač, jaz mislim, da bi nas mogli bolj naučiti, delo osvobaja. Da imaš rad delovne navade, da jih sprejmeš, da se jih ne braniš. Ja. Ampak prejšnjič sem jaz recimo prala okna pri nas in sem si naredila party, sem vklopila zvočnik, si naredila muziko, toplo vreme je bilo, lepo sem tam prala, tri ure sem jih prala, lepo so bila oprana, zdaj si zaslužim nekaj za pojesti, sem si še skuhala zraven, potem posoda in sem se ful v redu počutila, da sem nekaj dobrega naredila in pol sem lahko lepo skozi okna gledala, čista, ni bilo nobene umazanije in sem bila ponosna na sebe, da sem jih uspela tako dobro oprati. Pa bolj paziš potem na stvari. Ker si ti vložil trud v to. Ja, ker ve, od kod je, od koliko je dal za njih in koliko je on delal za te čevlje. Ja, oni so bolj čisti. Ne vem, mislim, da s temi firmami tudi, ne vem, dokazujejo neki status, ki je pri nas bil brezpredmeten. Jaz sem istega mnenja. In se mi zdi glupo, ko jemati neki gigantski kredit, zato da boš imel ti najnovejši beemve in boš odplačeval ta kredit celo življenje, zakaj pa potem ne dodaš še dvajset tisoč pa si kupiš bajto? Ja, prioriteta. Spet prioritete. In isto pri mladostnikih, prioritete. Njim je bolj pomembno, da imajo majico ... Čeprav spet, te majice so recimo zelo drage, če hočeš res original. Koliko morajo oni šparati ali res starši imajo več denarja ali starši dajo tudi več na to? Res je, ja. Ja, oni si lahko privoščijo, navadni smrtniki pa ne, To je možno, ker jaz sem enkrat naletela, rabila sem bel blejzer, in sem šla v second hand in je Armani blejzer bil. Mislim, meni je to čisto vseeno, jaz sem to ugotovila, pol ko sem domov prišla, ker je pisalo na veliko na tej znamki, ko sem gledala, kako, kako ga moram oprati, je pisalo Armani, za njega sem pa dala pet evrov. Ja, in zdaj imam Armani blejzer, ki ga nosim ob posebnih priložnostih. Ja. Ampak sem pa tudi pri sebi, šla sem si hlače kupit, in sem gledala, okej, ene so bile dvajset evrov, ene so pa bile petdeset. Kar se meni oboje zdi, mislim, petdeset evrov je malo preveč za hlače dati ampak glej, ponavadi se mi vedno utrgajo tu na območju beder. In sem si kupila te za petdeset in te za dvajset. In tiste za petdeset evrov, pa so bile neke denim, nekaj, so se prej utrgale kot one za dvajset.